forseti samningar um gagnkvæma vernd fjárfestinga eru tiltölulega nýtt fyrirbrigði sem má rekja aftur til ársins nítján hundruð fimmtíu og níu þegar fyrsti slíki samningurinn leit dagsins ljós í dag eru um það bil tvö þúsund fimm hundruð slíkir samningar í gildi og flest vestræn ríki með tugi slíkra samninga samningar um gagnkvæma vernd fjárfestinga eru tvíhliða samningar þar sem þau ríki sem í hlut eiga leitast við með þeim að skapa sem hagstæðastar aðstæður fyrir fjárfestingar af hálfu fjárfesta annars ríkis á landsvæði hins ríkisins slíkum samningum er ætlað að hvetja til fjárfestinga milli þeirra ríkja sem í hlut eiga og tryggja vernd fjárfestinga og stuðla þannig að auknum viðskiptum milli ríkjanna ástæður þess að ríki gera slíka samninga eru meðal annars að tryggja aukna vernd fjárfestinga sinna erlendis og til að laða að erlenda fjárfestingu með því að veita erlendum fjárfestum

fullrar verndar og öryggis á landsvæði hins ríkisins og ekki verði gripið til neinna óréttmætra aðgerða sem varða fjárfestingar fjárfesta hins ríkisins á landsvæðinu slíkir samningar fela jafnframt í sér að ekki megi taka fjárfestingar fjárfesta eignarnámi þjóðnýta þær eða gera ráðstafanir gagnvart þeim sem hafa sömu áhrif og eignarnám eða þjóðnýting komi til slíkra aðgerða skal skylduaðild gert samkvæmt tilhlýðilegri lagalegri málsmeðferð og gegnum skilagóðum nægilegum og skilvirkum bótum auk þess er í slíkum samningum yfirleitt alltaf mælt fyrir um að ríkið skuli tryggja að fjárfestar hins ríkisins geti yfirfært fjárfestingar sínar og ágóða sem bundinn er á landsvæði fyrrnefnda ríkisins án tafar deilur milli ríkja getur hvor samningsaðili fyrir sig lagt fyrir gerðardóm sex mánuðum eftir að samningaviðræður um úrlausn deilunnar hefjast og er slíkur gerðardómur þá sérstaklega skipaður í slíkum tilvikum sé um að ræða deilur milli fjárfestis og ríkis getur fjárfestir lagt hana fyrir alþjóðastofnunina um lausn fjárfestingardeilna eða fyrir sérstakan gerðardóm í báðum tilvikum fengist endanleg lausn sem væri bindandi fyrir þau ríki og fjárfesta eftir atvikum það er áhugavert að velta fyrir sér hverju það hefði breytt fyrir okkur ef slíkir samningar hefðu gilt milli okkar og bretlands nú í haust þegar bretar beittu okkur hryðjuverkalögum eins og allir þekkja þeir fjárfestir sem höfðu ráðist í beinar fjárfestingar í bretlandi hefðu samkvæmt slíkum samningum getað farið með mál gegn breska ríkinu fyrir alþjóðlegum gerðardómi en slík mál eru að öllu jöfnu leyst fyrir alþjóðlegum gerðardómi undir yfirumsjón alþjóðastofnunarinnar um lausn fjárfestingardeilna ég vil líka í þessu sambandi vekja athygli á einu og það er að

fjármagn og hluti af því gæti auðvitað verið það að koma á slíkum samningum til að auka traust á milli aðila sem vilja fjárfesta hér og umhverfisins á íslandi við vitum að